virðulegi forseti hér mæli ég fyrir nefndaráliti frá allsherjarnefnd um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lögmenn þetta er tiltölulega einfalt mál sem er tilkomið vegna athugasemda frá eftirlitsstofnun efta við að tvær tilskipanir evrópusambandsins er varða þjónustu evrópskra lögmanna hér á landi séu ekki réttilega innleiddar í íslenskan rétt nefndin kynnti sér afstöðu lögmannafélags íslands til málsins en félagið gerir ekki athugasemdir við sjónarmið eftirlitsstofnunar efta nefndin vekur athygli á því að með breytingunni er að ekki haggað við þeirri meginreglu réttarfarslaga að íslenska sé þingmálið frumvarpið leggur það til að heimild lögmanna á evrópska efnahagssvæðinu til að fara með mál fyrir dómstólum hér landi verði ekki lengur bundin við að hann þurfi að starfa með hérlendum lögmanni